Panie Komisarzu! Jest faktem, że Białoruś od początku istnienia Partnerstwa Wschodniego jest najbardziej problematycznym uczestnikiem tego programu. Powody tego stanu są oczywiste. Po pierwsze białoruski system polityczny jest całkowicie niedemokratyczny. Jest to chyba jedyny przypadek na kontynencie europejskim, gdzie opozycja polityczna nie ma nawet jednego przedstawiciela w 110 osobowym parlamencie.

Mamy nadzieję, że szczyt Partnerstwa Wschodniego w Wilnie taką okazję właśnie tworzy i dlatego, jako PPE, będziemy wspierać propozycję wynegocjowaną i zaproponowaną przez pana posła Paleckisa, wierząc, że tym razem białoruskie władze nie zmarnują szansy, jaką Parlament Europejski i Unia Europejska dają, tworzą przy okazji szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.